Hvala lepa za besedo. Ker replike na repliko ni, sem se ponovno prijavila na razpravo, saj sem po repliki kolega Trčka zaznala, da me doktor Trček ali ni dobro poslušal ali pa me ni dobro razumel. Saj sem jaz v svoji razpravi eksplicitno poudarila, da mora državni zbor preko svojih vseh mehanizmov nadzirati in usmerjati delo resornega ministrstva s tega področja in prav tako je tudi zapisano v ustavi. V ustavi pa nisem nikjer eksplicitno zasledila, da piše, da mora državni zbor odločati, na katere mednarodne misije, bodo enote Slovenske vojske dejansko tudi razporejene. Hvala lepa.